Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è un giorno davvero importante il Parlamento nella sua votazione in Plenaria ha cancellato il dannosissimo principio della macrocondizionalità economica, ovvero la possibilità di sospendere i fondi per uno Stato che devia dai diktat economici della Commissione, sovvertendo peraltro il voto della commissione per lo sviluppo regionale. Mi rallegro in quanto si tratta di un cambio di paradigma importante e di una presa di posizione e di coscienza di alcune regole stupide e penalizzanti per i nostri territori, che quindi non hanno motivo più di esistere. Adesso dobbiamo stare attenti, molto attenti, nei triloghi, affinché il Consiglio non sia pressato dai falchi dell'austerità e non modifichi ancora il testo con la complicità, magari, di alcuni gruppi del Parlamento.

Si aumenta la dotazione finanziaria totale della politica di coesione, proponendo un progetto di bilancio più ambizioso di quello proposto dalla Commissione da 378 miliardi a fronte di 322. Grazie ai nostri emendamenti abbiamo difeso e ottenuto anche il principio di territorialità nella politica di coesione. Se ci saranno a discrezionalità dello Stato membro, però questi trasferimenti verso strumenti come investEU, gli investimenti dovranno rimanere nella stessa categoria di regioni, ovvero negli stessi territori da dove provengono le risorse. Anche la quota di cofinanziamento europea, fondamentale per la liquidità delle regioni e degli enti locali, e dunque far iniziare i progetti, è stata innalzata in maniera significativa, in particolare per le regioni meno sviluppate, dunque tutto il Mezzogiorno d'Italia, dal 70 proposto dalla Commissione all'80